Durante estos cuatro años y medio hemos conseguido que el entorno digital se haya convertido, por primera vez en Europa, en oportunidad oportunidad para completar el mercado único, oportunidad para sacarnos de la crisis, adaptando nuestro comercio, nuestra economía, nuestras empresas e, incluso, a nuestros consumidores, a la nueva era digital, para recuperar la competitividad, que, sin duda, se ha lastrado en demasía en los últimos años en Europa con respecto a nuestros principales competidores, oportunidad para reactivar el mercado laboral y, en este sentido, oportunidad para incorporar a los jóvenes —a nuestros jóvenes— al mercado laboral europeo. En esta legislatura hemos desarrollado distintas iniciativas que han supuesto un gran avance hacia la consolidación de un verdadero mercado único digital en Europa. Para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, hacer del mercado único digital una realidad ha sido una prioridad.

Pero todo lo realizado hasta ahora estaría incompleto si no termináramos de cerrar el círculo con el importante informe que mañana someteremos a votación. La distribución y entrega de los bienes adquiridos en línea es el punto culminante de la cadena del comercio electrónico. Tener un mercado único integrado de los servicios de entrega para el crecimiento del comercio electrónico no es solo fundamental, sino que es uno de los pilares sobre los que debe asentarse la confianza tanto de los consumidores como de las empresas en el mercado único digital.

En el informe pedimos una serie de medidas fundamentales y de reformas que es necesario acometer en el sector para mejorar la situación existente. Quiero agradecer la buena colaboración que he tenido con los ponentes alternativos y su excelente disposición y voluntad para alcanzar acuerdos de transacción en las distintas materias, lo que se ha traducido en la aprobación, por unanimidad, de este informe en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Solo quiero añadir, para terminar, que creo que el camino que hemos recorrido en esta legislatura no debe acabar aquí. Quedan muchas materias en las que será fundamental seguir avanzando y muchos retos todavía por abordar. La próxima Comisión y el próximo Parlamento deberán recoger el testigo de todo lo que se ha hecho en esta legislatura y llevarlo a la meta de completar el mercado único digital.

Permítanme concluir mi intervención, como ya lo he hecho tantas veces en esta Cámara, y no me canso de repetirlo, diciendo que la salida de la crisis tiene también formato digital.